Tisztelt Elnök asszony! Az édesvíz és az élelmiszer egy két évtizeden belül olyan stratégiai cikké válik, mint jelenleg a kőolaj és a földgáz. Ezért rendkívül fontos az egész Európai Unió számára, de különösen a Duna térség számára a vízgazdálkodás, a víz megtartása. Jelenleg egyszerre küzdünk az árvizekkel, a vízfölöslegekkel és ugyanakkor ezek a vizek átfolynak rajtunk, és megfigyelhető például a Duna Tisza közén Magyarországon, a homokhátságban egy nagyon komoly elsivatagosodás.

Ezért is örülök a mai vitának, hogy egy komplex megközelítésben, a regionális politika, a környezetvédelem, a hajózhatóság, a gazdaságfejlesztés, a munkahelyteremtés, a turizmus szempontjait egyszerre tudjuk érvényesíteni és a Duna a mai vita is azt mutatja, hogy az egymással torzsalkodó feszültségben lévő államok között